Cieszę się bardzo, że pomoc finansowa kierowana do państw objętych procesem rozszerzenia w ramach nowego instrumentu IPA, przedakcesyjnego IPA II, będzie bardziej spójna, elastyczna i dostosowana do potrzeb i specyfiki poszczególnych regionów, dzięki czemu będzie bardziej efektywna i skuteczna. Jako przedstawiciel Komisji REGI zwracam uwagę, jak istotne dla osiągnięcia sukcesu tych krajów jest wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy regionami i państwami, co pozwoli na przepływ i wymianę informacji, wiedzy i dobrych praktyk. Cieszę się, że instrument będzie wspierał demokratyczne zmiany oraz wzmacniał instytucje demokratyczne, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój regionalny. Ważne jest, aby przy użyciu tego instrumentu kraje miały szansę wzmocnić społeczeństwo obywatelskie, a zwłaszcza rolę młodych ludzi w budowaniu demokracji oraz tworzyć sprzyjający klimat, który poprawi warunki dialogu politycznego. Powinien on pomagać w budowaniu równowagi między instytucjami samorządowymi, rządowymi na szczeblu centralnym i regionalnym, a także lokalnym oraz przyspieszyć reformę administracji publicznej w celu ulepszenia absorbcji funduszy płynących z instrumentów pomocowych.